Této skutečnosti proto musí Evropský parlament přizpůsobit svou rozpočtovou strategii. Musíme usilovat o maximální rozpočtovou kázeň a uskrovnění se. Jsem rád, že jsem tuto skutečnost ve zprávě nalezl a že zpráva tuto skutečnost akcentuje. Uskrovnění se ale nemůže znamenat růst výdajů v souladu s inflací. Naším cílem musí být to, aby výdaje Parlamentu zůstaly stejné jako v letošním roce. Maximální snaha musí být vyvinuta ve směru k úsporám a lepšímu využívání stávajících parlamentních kapacit. Týkat se to musí všech oblastí činnosti Evropského parlamentu počínaje racionalizací správy budov přes lepší využívání informačních technologií až po personální politiku.